Az elmúlt években számos magyar képviselő, a Tavares jelentés és különböző európai intézmények hívták fel arra a figyelmet, hogy Magyarországon ezek az alapértékek veszélybe kerültek. A médiának a függetlensége és a szabadsága nem biztosított úgy, mint más európai országokban. Az azóta eltelt időben a kormány tett ugyan bizonyos lépéseket, mára azonban azt kell mondani, hogy már a közszolgálatiság politikai függetlenségének a garanciái sincsenek meg.

Azt kell mondanom, nem magyar ügyről van szó, az Európai Unió alapértékeinek a kérdéséről van szó, és éppen ezért az Európai Parlamentnek alapvető feladata, hogy felhívja a figyelmet ezeknek a szabadságjogoknak a megsérülésére.